Frau Präsidentin! Es ist sehr schade, dass Herr Präsident Schulz meinen Antrag auf Änderung der Tagesordnung nicht bescheiden konnte und ihn unterbrechen musste, weil es kein Antrag auf Änderung der Tagesordnung, sondern ein Antrag zur Geschäftsordnung war.

Es hat auf jeden Fall in Deutschland ein großes Theater um den sogenannten Spitzenkandidaten gegeben. Die Bürger in der EU sollen glauben, dass durch die Wahl des EU Kommissionspräsidenten die EU und die EU Kommission insbesondere irgendwie demokratisch sei.

Denn die EU Kommission ist die Einzige, die hier Gesetze initiiert.

Meine Damen und Herren, der Grundfehler der EU ist die unkontrollierte Machtkompetenz der EU Kommission.